Program Erasmus považujem za jeden z najvýznamnejších a najlepších programov, ktoré EÚ má. Aj preto je aj môj podpis pod pozmeňujúcim návrhom, aby sa rozpočet pre Erasmus výrazne navýšil. Za tridsať rokov svojej existencie pozitívne ovplyvnil viac ako 9 miliónov občanov EÚ, predovšetkým mladých ľudí. Je to skoro dvojnásobok, ako má Slovensko, moja krajina, obyvateľov. Erasmus dáva každoročne možnosť mladým ľudom kontaktovať sa s rovesníkmi z iných členských štátov a okrem získania jazykových zručností a odborných vedomostí, spoznávania iných kultúr je aj skutočným mostom do Európy.